L'objectif de notre politique envers la région des Balkans occidentaux est de contribuer à la stabilité de la région et à aider les pays de la région à établir de façon durable la paix, la démocratie, la stabilité et la prospérité.

Cette perspective demeure essentielle pour la stabilité, la réconciliation et l'avenir de la région. Elle se développe et se concrétise conformément à l'agenda de Thessalonique et au consensus renouvelé sur l'élargissement, qui établit une conditionnalité équitable et rigoureuse. Dès lors, le Conseil a réaffirmé à maintes reprises l'attachement sans équivoque de l'Union européenne à la perspective européenne des pays des Balkans occidentaux, y compris dernièrement, à l'occasion du Conseil des affaires extérieures du 14 juin, à la suite de la réunion de Sarajevo, le 2 juin dernier. Au fil des années, l'Union a signé six accords de stabilisation et d'association avec les pays de la région, dont quatre sont déjà entrés en vigueur. En octobre 2009, la Commission a proposé d'ouvrir des négociations d'adhésion avec l'ancienne République yougoslave de Macédoine. Les négociations d'adhésion avec la Croatie, menées depuis octobre 2005, sont, quant à elles, dans leur phase finale. Politiquement, l'Union reste engagée avec tous ses instruments trois missions de la politique commune de sécurité et de défense, deux en Bosnie et Herzégovine et une au Kosovo, et trois représentants spéciaux dans la région, à Skopje, Pristina et Sarajevo. L'aide financière s'élèvera à plus de 900 millions d'euros en 2010 et atteindra 1 milliard d'euros en 2013. Au total, l'assistance financière de l'Union européenne aux pays de la région dépasse 13 milliards depuis

Ce processus a établi une séquence claire accord de stabilité et d'association, avis de la Commission sur la demande d'adhésion, statut de candidat, négociations d'adhésion et enfin adhésion. Le Conseil attend avec intérêt le passage aux prochaines étapes du processus mais il incombe aux gouvernements des pays de la région de respecter les conditions fixées, de continuer voire d'intensifier le rythme des réformes nécessaires et d'affronter les défis majeurs. Les États de la région devraient augmenter leurs efforts dans la lutte contre la corruption et la criminalité organisée, le renforcement des capacités administratives ainsi que le règlement des questions en suspens. Les objectifs du processus de stabilisation et d'association ne pourront être atteints que si les peuples et les gouvernements de la région y prennent une part active, avec responsabilité et détermination. L'avenir de la région dépend, en définitive, de ses peuples et gouvernements eux mêmes. La coopération régionale et la politique de bon voisinage contribuent à la réconciliation et au règlement de différends bilatéraux. Ces politiques sont au cœur de l'approche de l'Union envers la région et sont promues systématiquement par l'Union depuis

J'aimerais conclure en rappelant que le Conseil a décidé, en novembre 2009, la libéralisation des visas pour les citoyens de trois pays de la région et est en train de préparer une décision identique pour les citoyens d'Albanie et de Bosnie et Herzégovine. J'espère que le Parlement européen et le Conseil prendront cette décision encore cette année.